Il n'y avait pas d'enfants, heureusement, il était trop tôt.

C'est lui qui est le premier responsable de la tragédie du peuple de Gaza.